za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovana ministrica, sprašujem vas, kakšna je vašo, vaše mnenje glede predvidenega ukrepa Agencije za energijo, s katerim namerava podvojiti mesečne stroške samooskrbnim sončnim elektrarnam. Takšen ukrep je predviden v noveli Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. V skladu s predlogom naj bi se gospodinjskim odjemalcem, ki se samooskrbujejo z električno energijo, obračunska moč povečala kar za dvakratnik priključne moči naprave za samooskrbo, v primeru skupnostne samooskrbe pa za dvakratnik priključne moči naprave za samooskrbo, ki pripada končnemu odjemalcu skladno s ključem delitve proizvodnje. Se vam zdi, kot pristojni ministrici, takšen ukrep primeren oziroma pravičen in ali je kot takšen naravnan za dosego zastavljenih ciljev glede deleža obnovljivih virov energije? Hvala za odgovor.